Musíme využiť všetky dostupné politické a diplomatické prostriedky a využiť naše vlastné prostriedky, všetky, smelo a nebojácne. Treba, aby sme naozaj ukázali, že sme po boku Ukrajiny a že vieme zabrániť ďalšej eskalácii napätia.